Brak mi słów, gdy widzę, jak niemiecka prezydencja nie dotrzymuje słowa wypracowanego na lipcowym szczycie. Brak mi słów, gdy widzę manipulacje Komisji Europejskiej, jak obejść artykuł 7, mimo że służby prawne Rady mówią wprost, że ten mechanizm jest dublowaniem artykułu 7. Brak mi słów, gdy słyszę, jak niemiecka wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Barley mówi o zagłodzeniu państwa członkowskiego, po czym bezczelnie zabiera głos w Parlamencie i mówi o wartościach. Brak mi słów, Pani Przewodnicząca, gdy słyszę, jak niemiecka prezydencja mówi o sprawiedliwości i praworządności. To może najwyższy czas, żebyście Państwo zadeklarowali wypłatę należnych Polsce reparacji? Zagłada 6 milionów polskich obywateli, grabież polskiego majątku, zrównanie z ziemią Warszawy, eksterminacja elit polskich.